Madame la Présidente, la réalité du jour est simple la Turquie envahit un État qui s'appelle la Syrie et nous regardons cela, nous allons voter une motion et vous savez très bien que nous ne ferons rien. Nous avons semé dans cette région le chaos, qui s'ajoutait au chaos déjà existant, nous y ajoutons aujourd'hui le déshonneur. Le déshonneur de laisser tomber nos alliés, qui nous ont aidés dans la lutte contre le terrorisme.